Astăzi, lanțul de aprovizionare se caracterizează prin opacitate și lipsă de comunicare. La acestea se adaugă concentrarea marilor lanțuri de magazine, scumpirea utilităților și scăderea puterii de cumpărare a populației. Din păcate, cei mai afectați sunt fermierii din zonele periferice, de munte, sau izolate. Din cauza condițiilor naturale dificile ei sunt nevoiți să investească mai mult în transportul și conservarea produselor, păstrând totodată un preț competitiv. Aș dori să întreb Comisia ce fel de măsuri compensatorii le poate oferi acestor fermieri? De asemenea, ei trebuie să fie informați asupra pachetului pentru regiuni periferice și ultraperiferice, oferit de fondurile structurale.